Cyprus was slechts een eerste stap en eerder zei Erdoğan minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.